Criza economică este puternic resimțită și în Republica Moldova. Relația României și a Republicii Moldova este deosebit de strânsă din punct de vedere economic. Țara mea este prima destinație a exporturilor din Moldova și a doua sursă de importuri. Aceste schimburi economice au fost însă serios afectate prin introducerea abuzivă a regimului vizelor de către fostul regim comunist. Prin eliminarea lor însă, aceste schimburi au fost relansate. Este necesar ca creditul de 100 de milioane de euro promis de Comisie să fie urgentat.

Uniunea Europeană trebuie să țină cont de faptul că prin votul din iulie, cetățenii Republicii Moldova și au arătat deschiderea față de Europa. Este necesară o intervenție substanțială, acum, din partea Uniunii Europene, înainte de venirea iernii, pentru a nu lăsa astfel posibilitatea forțelor antieuropene să profite de situația grea în care se află Republica Moldova acum.